Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Kolleginnen und Kollegen!

11. Juli 2012 unterzeichnet worden ist.

Ich glaube auch, dass diese Beziehungen dann besonders gefestigt werden können, wenn die Philippinen auf ihrem Weg für Demokratie und den Respekt für fundamentale Rechte weiter vorangehen.

für eine friedliche Lösung brauchen. Deswegen ist es sinnvoll, mit den Philippinen gute Beziehungen zu entwickeln.

Auch darf die Freiheit der Navigation nicht verletzt werden. Ich würde auch zum Ausdruck bringen und die Partner auffordern und ermutigen, eine friedvolle Lösung zu suchen und hier eine engere Zusammenarbeit auch in der Exploration der Ressourcen zu finden.

angenommen werden soll. Der neue Präsident der Philippinen wird

Aber es gibt auch begründete Positionen und Auffassungen, dass er den Mindanao Friedensprozess fortsetzen wird und wir darauf Wert legen.